ég þakka háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni fyrir hlý orð í minn garð og fjölskyldu minnar og ég þakka háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð ég endurtek óskir mínar til allra þingmanna og starfsliðs alþingis